herra forseti hér er komið til annarrar umræðu frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt sem hefur verið til meðferðar í háttvirtri efnahags og skattanefnd og hefur fengið þar talsvert viðamikla umfjöllun þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu lúta fyrst og fremst að því

vinnu manna við endurbætur eða viðhald íbúðarhúsnæðis að hækka þær endurgreiðslur úr sextíu prósent í hundrað prósent

hugsunin með þessum breytingum er fyrst og fremst að reyna að örva atvinnustarfsemi í byggingariðnaði og er mikilvægt í því samhengi þegar við horfum fram á gríðarlega mikinn samdrátt í atvinnulífinu sérstaklega í byggingariðnaðinum og meðal þeirra starfsstétta sem þar vinna og einnig þeirra sem vinna tengd störf svo sem eins og hönnuða og ráðgjafa í byggingarstarfsemi frumvarpið hefur eins og ég sagði fengið talsvert mikla umfjöllun og á fund nefndarinnar hafa komið fulltrúar frá fjármálaráðuneytinu frá ríkisskattstjóra frá samtökum atvinnulífsins frá samtökum iðnaðarins frá alþýðusambandi íslands meistarafélagi húsasmiða arkitektafélagi íslands félagi ráðgjafarverkfræðinga og félagi sjálfstætt starfandi arkitekta frá félagi verkfræðinga og tæknifræðinga og frá knattspyrnusambandi íslands einnig hafa borist skriflegar umsagnir frá ríkisskattstjóra seðlabanka íslands samtökum atvinnulífsins samtökum iðnaðarins samtökum verslunar og þjónustu samtökum fjármálafyrirtækja viðskiptaráði íslands alþýðusambandi íslands

og ríkisendurskoðun enn fremur barst sameiginleg umsögn frá arkitektafélagi íslands félagi ráðgjafarverkfræðinga félagi sjálfstætt starfandi arkitekta

og er skemmst frá því að segja að í öllum meginatriðum ganga umsagnirnar á einn veg það er að þeim breytingum sem frumvarpið gerir ráð fyrir er fagnað og flestir aðilar lýsa sig sammála markmiðum þess og lýsa sig sammála þeim breytingum sem frumvarpið gerir ráð fyrir en jafnframt hafa frá fjölmörgum umsagnaraðilum komið fram ábendingar um viðbætur við frumvarpið og ég ætla að geta þess þá í stuttu máli í hverju þær felast eins og ég gat um er í frumvarpinu lagt til að hlutfall endurgreiðslu á virðisaukaskatti samanber fyrstu málsgrein fertugustu og aðra grein virðisaukaskattslaganna hækki tímabundið í hundrað prósent með það að markmiði að hvetja til aukinnar starfsemi á byggingarmarkaði og draga úr atvinnuleysi þá er einnig lagt til að reglugerðarheimild í sjötta málsl umræddrar lagagreinar verði látin taka til verksmiðjuframleiddra húseininga og er hún rökstudd með vísan til breyttra byggingarhátta og jafnræðis í skattalegu tilliti nefndin ræddi hvort aðrar leiðir en sú sem lögð er til í frumvarpinu varðandi tímabundna hækkun á hlutfalli endurgreiðslu væru betur til þess fallnar að ná fram markmiði þess það er að þeirri tekjuskerðingu sem ríkið kann að verða fyrir vegna endurgreiðslunnar sé betur ráðstafað með öðrum hætti telur nefndin að sú leið sem frumvarpið gerir ráð fyrir sé vel til þess fallin að auka atvinnu og draga úr svartri atvinnustarfsemi nefndin ræddi einnig gildistöku frumvarpsins og hvort endurgreiðsla samkvæmt frumvarpinu yrði miðuð við tímasetningu framkvæmda eða útgáfu reiknings kom fram sá skilningur að útgáfa reiknings væri ákvarðandi í því efni þá ræddi nefndin hvort ástæða væri til að láta hagræðið taka til fleiri sviða atvinnulífsins og möguleg áhrif þess á samkeppni nefndin tók í því sambandi sérstaklega til skoðunar hvort tilefni væri til að láta heimild til endurgreiðslu taka til fleiri starfsstétta en önnur grein frumvarpsins gerir ráð fyrir og inna ekki þjónustu sína af hendi á vettvangi framkvæmda undir öllum kringumstæðum má þar nefna arkitekta verkfræðinga og tæknifræðinga sem að mati gesta sem nefndin ræddi við búa við sérstaklega slæma verkefnastöðu um þessar mundir við umfjöllun nefndarinnar kom fram að tímabundin hækkun á hlutfalli endurgreiðslu væri í samræmi við tillögur samtaka atvinnulífsins og samtaka iðnaðarins margir umsagnaraðilar óskuðu eftir að láta skatthagræði frumvarpsins taka til frístundahúsnæðis í ljósi þess að víða um land stæðu frístundahús ókláruð enn fremur komu fram kröfur um að sama regla yrði látin gilda um mannvirki í eigu sveitarfélaga önnur en íbúðarhús þar með talin íþróttamannvirki fulltrúi fjármálaráðuneytisins tók fram af því tilefni að erfitt væri að meta kostnaðaráhrif slíkrar breytingar og að hún kynni að valda erfiðleikum í framkvæmd endurgreiðsla virðisaukaskatts rýrir tekjur ríkissjóðs og telur seðlabanki íslands að ríkið þurfi í ljósi efnahagsáætlunar stjórnvalda og alþjóðagjaldeyrissjóðsins að skera niður útgjöld til að mæta umræddu tekjutapi á móti hefur verið á það bent á fundum nefndarinnar að tilgangur frumvarpsins er að fjölga störfum sem fært getur

nokkrar breytingar nefndin leggur til að tímabil endurgreiðslunnar verði lengt til fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu og er sú breyting meðal annars lögð til með hliðsjón af efnahagsáætlun stjórnvalda og alþjóðagjaldeyrissjóðsins í annan stað er lagt til að endurgreiðsla samkvæmt annarri grein frumvarpsins verði ekki einskorðuð við byggingu íbúðarhúsnæðis og endurbætur og viðhald á þess háttar húsnæði heldur verði hún jafnframt látin taka til frístundahúsnæðis eins og það er skilgreint í lögum númer sjötíu og fimm tvö þúsund og átta um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús einnig er lögð til sú breyting að heimildin taki til virðisaukaskatts af þjónustu arkitekta verkfræðinga og tæknifræðinga vegna hönnunar verkumsjónar og eftirlits með umræddum framkvæmdum loks er lagt til að annarri grein frumvarpsins verði látin gilda um annað húsnæði en íbúðarhúsnæði og frístundahús og sé það húsnæði alfarið í eigu sveitarfélaga eða eftir atvikum stofnana og félaga sem alfarið eru í eigu þeirra framangreindar breytingar gera ráð fyrir að ráðherra verði veitt heimild til að setja nánari ákvæði um framkvæmd endurgreiðslunnar í reglugerð af ástæðum sem þegar hafa verið raktar telur nefndin að erfitt sé að geta sér til um áhrif þessara breytinga á tekjur ríkissjóðs en að fengnum upplýsingum frá fjármálaráðuneyti má ætla að sú breyting sem mestu veldur sé sú sem varðar sveitarfélögin það er rétt að geta þess sérstaklega í þessu samhengi að í mörgum tilvikum er hér verið að hvetja og örva framkvæmdir sem ella mundu ekki eiga sér stað og mundu þannig ekki skila virðisaukaskattstekjum í ríkissjóð hvort eð er í öðrum tilvikum er sömuleiðis verið að auka almenna starfsemi og veltu í samfélaginu með því að hvetja til framkvæmda af þessu tagi sem verður þess valdandi að ríkissjóður og væntanlega sveitarfélög fá auknar skatttekjur af þeirri starfsemi sem hér mundi fara af stað verði þetta frumvarp samþykkt með þeim breytingum sem hér eru lagðar til það er því álit nefndarinnar og að því leyti tökum við undir með fjármálaráðuneytinu að það er erfitt að meta nettó fjárhagsleg áhrif þessara breytinga en það að er að sjálfsögðu í báðar áttir það er bæði útgjaldaauki eða getum við sagt ríkið mun ekki fá nákvæmlega sömu tekjur inn af virðisaukaskatti og ella en á móti kemur að það verður veltuaukning í samfélaginu sem skilar ríkinu viðbótartekjum nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali þar er á þingskjali sex hundruð þrjátíu og átta gerð grein fyrir þeim en þar eru breytingar á annarri grein frumvarpsins a í stað orðanna fyrsta júlí tvö þúsund og tíu í fyrsta málsl komi fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu b á eftir orðinu íbúðarhúsnæðis í fyrsta og önnur málsl komi og frístundahúsnæðis c við bætist tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi með leyfi forseta á tímabilinu fyrsta mars tvö þúsund og níu til fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu skal endurgreiða byggjendum íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis hundrað prósent þess virðisaukaskatts sem þeir hafa greitt af þjónustu arkitekta verkfræðinga og tæknifræðinga vegna hönnunar og eftirlits með byggingu þess háttar húsnæðis jafnframt skal á sama tímabili endurgreiða eigendum íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis hundrað prósent þess virðisaukaskatts sem þeir hafa greitt af þjónustu arkitekta verkfræðinga og tæknifræðinga vegna hönnunar og eftirlits við endurbætur eða viðhald þess háttar húsnæðis fjármálaráðherra er heimilt að setja reglugerð um framkvæmd þessarar endurgreiðslu ákvæði fyrstu málsgreinar nær á viðkomandi tímabili jafnframt til annars húsnæðis sem er alfarið í eigu sveitarfélaga eða stofnana og félaga sem alfarið eru í eigu sveitarfélaga grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir nefndarálitið skrifa björgvin g sigurðsson formaður pétur h blöndal ellert b schram gunnar svavarsson bjarni benediktsson ragnheiður e árnadóttir jón bjarnason birkir j jónsson og árni þór sigurðsson framsögumaður með þessu nefndaráliti ég vil segja það í þessari umræðu virðulegur forseti að ég tel að hér sé um afar brýnt og þýðingarmikið mál að ræða og þetta er einn af þeim þáttum í verkefnaáætlun ríkisstjórnar samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar a græns framboðs sem er liður í því að örva atvinnustig atvinnulíf í landinu fjölmörg mál hafa þegar litið dagsins ljós í þá veru en þetta er tvímælalaust eitt af þeim sem ég tel að sé hvað brýnast í því augnamiði að hvetja til aukinnar starfsemi í byggingargeiranum byggingargeirinn er eins og við vitum í mikilli lægð um þessar mundir það er mikill samdráttur hvarvetna á landinu í byggingariðnaði það er gríðarlega erfið verkefnastaða hjá arkitektum hönnuðum og verkfræðingum af þessum sökum og upplýsingar sem við höfum fengið benda til þess að um jafnvel sjötíu til áttatíu prósent allra arkitekta í landinu séu meira og minna verkefnalausir þess vegna er það sérstaklega mikilvægt að í meðförum nefndarinnar hefur nefndin fallist á sjónarmið þessara starfsstétta og ákveðið að bæta þeim inn í þetta frumvarp þannig að endurgreiða skuli að fullu virðisaukaskatt af þeirra þjónustu ég fagna því líka sérstaklega að það skuli vera alger pólitísk samstaða um þær breytingar sem hér eru lagðar til og ég vil leyfa mér að þakka háttvirtum nefndarmönnum fyrir samstarfið í nefndinni við umfjöllun um þetta mál og þakka þeim sem hafa lagt nefndinni lið starfsmönnum nefndasviðs alþingis sem hafa lagt henni lið við umfjöllun um þetta mál og enn fremur þakka öllum þeim fjölmörgu sem komu á fund nefndarinnar og veittu umsagnir um þetta mál fyrir þeirra framlag sem tvímælalaust hefur orðið til þess að gera þetta mál enn betur úr garði ég vænti þess að málið fái góða umfjöllun hér á alþingi og verði samþykkt með þeim breytingum sem